Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le commissaire Dalli regrette de ne pouvoir être présent ce soir pour aborder cette question lui même et vous prie de bien vouloir l'excuser. J'ai toutefois le plaisir de le remplacer pour l'adoption formelle d'un accord en première lecture dans l'important dossier de la pharmacovigilance. Permettez moi de profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont œuvré sans relâche à l'obtention de cet accord, notamment les rapporteurs, corapporteurs, rapporteurs fictifs et surtout Mme McAvan, rapporteure pour la commission au fond. Grâce à la proposition qui sera soumise au vote du Parlement demain, le patient sera mieux protégé contre les effets indésirables des médicaments. En effet, le système de pharmacovigilance des médicaments à usage humain dans l'Union européenne va être renforcé et modernisé. Non seulement il offrira une meilleure protection de la santé publique, mais ce système permettra également d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de rationaliser la réglementation et les procédures actuelles. En outre, la législation va accroître la transparence et la participation des patients dans le domaine de la pharmacovigilance. Enfin, avec le nouveau comité scientifique en matière de pharmacovigilance créé au sein de l'Agence européenne des médicaments, l'EMA va assurer un accès au savoir faire scientifique et médical le plus pointu pour évaluer la sécurité des médicaments et préconiser des mesures de réduction des risques. La Commission est très heureuse qu'une position commune prénégociée ait pu se dégager entre les institutions avant les vacances d'été et elle se rallie pleinement à la substance de l'accord conclu. Dans le cadre de cet accord, l'amendement proposé visant à relever le grade du directeur de l'EMA a été supprimé et la Commission publiera la déclaration suivante Faisant suite à la demande du Parlement européen et du Conseil portant sur le grade du directeur de l'Agence européenne des médicaments,

L'examen de cette question est ouvert dans le groupe de travail interinstitutionnel.